Madame la Présidente, chers collègues, que n'avons nous pas entendu pendant la campagne électorale des européennes, partout en Europe? C'en était fini des accords de libre échange qui donnent des droits aux multinationales contre les États, contre les législations environnementales, contre les législations de protection de la santé ou des droits sociaux. C'en était fini de ces accords de libre échange qui participent au dérèglement climatique, notamment à travers la déforestation. C'en était fini des accords de libre échange qui attaquent la biodiversité, par exemple à travers la pêche illégale. C'en était fini de ces accords de libre échange contraires à la démocratie, aux libertés individuelles. Et là, le premier accord arrive et tous ces groupes, les sociaux démocrates, Bernd Lange, les libéraux et En marche, les conservateurs vous allez tous voter un accord de libre échange contraire aux déclarations et aux engagements de la Commission européenne sur le pacte vert, sur les valeurs de l'Europe et sur une mondialisation

Comme par hasard, nous avons ce débat après un débat sur le Brexit. Mais n'avez vous pas compris aussi que le Brexit a été voté parce que nous abandonnons les classes populaires ici pour aller les exploiter dans des conditions abominables sans liberté, sans droits sociaux, de l'autre côté de la planète?